þetta er ein af þeim breytingartillögum sem fengu ekki brautargengi hjá þingmannanefndinni eða sem var samkomulag um að yrðu lagðar fram sjálfstætt og óháð þingsályktunartillögu þingmannanefndarinnar á grundvelli skýrslu sinnar þessi tillaga gengur út á það að á vegum alþingis fari fram sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi íbúðalánasjóðs frá aðdraganda breytinganna á fjármögnun og lánareglum íbúðalánasjóðs sem hrint var í framkvæmd á árinu tvö þúsund og fjögur í kjölfar þess fari fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi íbúðalánasjóðs háttvirtur þingmaður sigurður ingi jóhannsson ræddi í fyrra málinu hér á undan um að það væri mikilvægt að það væru skýr markmið með þeim rannsóknum sem við færum út í og það væri jafnframt mjög mikilvægt að þingið gæti klárað mál pólitískt að það gæti lokið málum og sett endapunkt ég ætla að vera algjörlega sammála þingmanninum og tel að við eigum að vara okkur við því að gera rannsóknir í pólitískum tilgangi ástæðan fyrir því að við þingmenn leggjum þessa tillögu fram er sú að

húsnæðislánasjóður á vegum ríkisins og hefur sem slíkur mikilvægt hagstjórnarhlutverk af því að húsnæðismál eru öðrum þræði og hinn mikilvægi þáttur húsnæðismála er að það er grundvallarvelferðarmál fyrir fjölskyldurnar í landinu en það er jafnframt svo í landinu nú gerðist það hér árið tvö þúsund og þrjú að tilkynnt var um breyttar útlánareglur íbúðalánasjóðs og leitað álits hjá þar til bærum aðilum það voru tillögur um það að auka lánshlutfall lána og einnig um að hækka hámarkslán a móti átti að stytta lánstíma í þrjátíu ár og gera það að skyldu að lán íbúðalánasjóðs væru á fyrsta veðrétti þessir síðari punktar tveir áttu að draga úr þensluáhrifum aðgerðarinnar það er skemmst frá því að segja að ekki var farið út í punkt þrjú og fjögur heldur aðeins

miklu kappi en mun minni forsjá og hafa sjálfir viðurkennt einhverjir að þeir hafi kaupþing reið á vaðið og hinir bankarnir hafa viðurkennt að þeir hafi fylgt í blindni af samkeppnisástæðum án þess að vera í raun í stakk búnir til þess það er sannarlega ekki á ábyrgð íbúðalánasjóðs þegar einkafyrirtæki haga sér óskynsamlega það sem ég held að skipti mjög miklu máli fyrir þingið að fá skýra mynd af er bæði hvernig gerist það að það eru teknar ákvarðanir sem vitað er að hafi þensluhvetjandi áhrif og aðilar sem hefur verið óskað álits hjá hafa staðfest það þetta er á miklum uppgangstíma í hagkerfinu og að það er látið hjá líða að fara í þær aðgerðir sem draga úr þenslunni þarna má læra af þessum mistökum en það sem gerist síðan í kjölfarið sem enginn sá svo sem fyrir þegar þessar fyrirætlanir voru á

offorsi fer fólk að greiða upp lánin sín hjá íbúðalánasjóði og upp safnast fé sem sjóðurinn þarf náttúrlega að ávaxta því að hann gat ekki vegna breyttrar fjármögnunar greitt upp hann varð að ávaxta féð sem fólk greiddi upp því að þeir gátu ekki greitt upp sínar skuldir a móti sjóðurinn þá í staðinn fyrir að setja féð inn í seðlabanka þar sem vissulega hefðu getað orðið einhver útlánatöp er þessu veitt áfram út í bankakerfið til þess að fjármagna þá óábyrgu útlánastarfsemi sem þar átti sér stað og það án að því er ég best veit nokkurra sérstakra skilyrða um útlánareglur ástæðan fyrir því að ég og við sem flytjum þessa tillögu teljum þetta skipta miklu máli er sú að við á íslandi langflest heimili búa í eigin húsnæði aðgengi að öruggum húsnæðismálum skiptir miklu máli og íbúðalánasjóður hefur spilað þar mikilvægt hlutverk sérstaklega fyrir landsbyggðina en ætti líka að gera það fyrir þá sem eru í einhverjum þeim aðstæðum að vegna lágra launa eiga erfitt með að útvega sér húsnæði eða eru að kaupa fyrstu íbúð svo við tölum ekki um ef það væri hér húsnæðiskerfi sem gerði fólki kleift að búa í öruggu húsnæði án þess að þurfa að fjárfesta í því en það er önnur saga ég held að það skipti miklu máli að við rannsökum þetta mál til þess að fáum fullan skilning á hvers konar hlutverk við viljum að ríkið hafi a húsnæðislánamarkaði til þess að við

eins er það þannig að það er fyrirséð að ríkissjóður mun þurfa að leggja sjóðnum til umtalsvert fé á komandi missirum og þá hlýtur það að vera krafa okkar þingmanna sem berum ábyrgð á ríkisfjármálum eða fjárlögum að við vitum hvernig þessi vandi kom til og getum tryggt að þetta gerist ekki aftur þá langar mig að segja í þessu sambandi að mér fannst líka í skýrslu þingmannanefndarinnar ákaflega mikilvægur punktur mikið að lækka leyfilegt veðhlutfall á húsnæðislánum sama hvar þau eru veitt á markaðnum hvort það er af hálfu hins opinbera eða einkafyrirtækja á fjármálamarkaði og kannski með öðru móti beitt sér á húsnæðislánamarkaði þannig að við dörgum úr líkunum á því að hér lendum við í viðlíka húsnæðisbólu eignabólu í húsnæði og á árunum tvö þúsund og fjögur til

að ríkið sé bæði meðvitað um mikilvægi hagstjórnarþáttar húsnæðislána en ekki síður að sjálfsögðu um mikilvægi þess að tryggja að fjölskyldur í þessu landi hafi aðgengi að öruggu húsnæði óháð því hvort við eigum svo húsnæðið sem við búum í eða leigjum það eða erum með það á kaupleigu þessar tillögur um rannsóknir fari í allsherjarnefnd og sem einn af flutningsmönnum þessarar tillögu tel ég það vera gott fyrirkomulag